Et je pense que tout le monde le réalise.

Autrement dit, la première option, c'est que vous décidez, pour des raisons idéologiques, de dire qu'il n'est pas question d'avoir un défaut. Et là, je dirais que ça relève du déni de réalité. Au contraire, vous pourriez peut être vous dire qu'il vaut mieux jouer la montre. Et là, je voudrais vraiment faire appel à vous parce que, plus le temps passe, plus la restructuration sera douloureuse, plus elle coûtera cher. Et surtout, plus elle coûtera cher aux contribuables parce que plus le temps passe, plus la dette publique grecque se retrouve à la charge d'entités publiques ou parapubliques je pense à la Banque centrale européenne, je pense à l'EFSF et, de plus en plus, ce sont les contribuables qui seront mis à contribution. Vous savez, Monsieur Rehn, on parle beaucoup de stress tests de tests de résistance, ces derniers jours. On en parle pour les centrales nucléaires, on en parle pour les banques.